illugi gunnarsson hafði hér uppi það er ekki inni í myndinni af minni hálfu að þessi mál verði rædd samhliða hér er um gríðarlega stórt mál að ræða sem er stjórn fiskveiða og ástæðulaust að reyna að draga inn í þá umræðu annað frumvarp sem er öllu minna að sniðum hæstvirtur ráðherra ætti heldur að gefa sér tíma til að ræða þessi mál við okkur með